Esos son datos —pueden moverse en algunos porcentajes, pero eso es una realidad—.

Y, ante este crecimiento de la desigualdad, ¿qué podemos hacer? Más Europa social, es decir, más educación, más formación, más protección. Eso significa que tenemos que hacer un acercamiento holístico a la problemática.

Qué tal si apostamos por un social deal por un nuevo contrato social que sea capaz de aunar esos cambios y evitar daños colaterales a personas, a millones de ciudadanos europeos que no van a poder, sin ayuda y sin medidas concretas, acogerse a esa transición, a ese cambio, y pueden quedarse atrás.